Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, l'article 20 de la déclaration universelle des droits de l'homme, les articles 10 et 12 de notre charte des droits fondamentaux consacrent le droit de se réunir et de manifester ses idées pacifiquement. En France, depuis trois mois, un mouvement social populaire fait l'objet d'une répression systématique et disproportionnée lanceurs de balles de défense et grenades lacrymogènes explosives sont utilisés massivement alors que leur portée létale est avérée et leur maîtrise impossible. C'est pourquoi la plupart des États européens les ont bannis de leur arsenal policier.

Par leurs menaces inhérentes pour l'intégrité physique, ces armes s'avèrent incompatibles avec l'exercice du droit de manifester. Leur utilisation doit être interdite sur le sol européen afin que soit garanti ce droit fondamental.